Paní předsedající, já jsem podpořil tuto zprávu pana kolegy Schwaba, kterému gratuluji k výsledku. Jsem přesvědčen, že otázka dnešní internetové společnosti se neobejde bez toho, jak zajistit bezpečnost síťovou a informační. A je zřejmé, že to je problém, který nemohou řešit jednotlivé státy individuálně, protože internet nezná národních hranic, a je tedy vhodné, aby jednotlivé národní orgány v jednotlivých státech osmadvacítky spolu spolupracovaly a vyměňovaly si informace. A tento materiál, který jsme přijali, právě tímto směrem jde. Nezavádíme zde žádný nový úřad, žádnou novou regulaci, ale více méně říkáme, že jednotlivé národní autority, které mají na starosti informační bezpečnost, si budou vyměňovat informace a budou spolu spolupracovat.